Ja, hvala za besedo. No, saj se zahvaljujem obema, ker sta zelo odkrito povedala, da v bistvu še ne vemo, kaj naj bi se tam dogajalo, ne. In to navsezadnje, ljudi skrbi, ne. In to je navsezadnje tudi, posledica pomanjkanja nekega razvojnega, načrtovanja te države, ne. A veste jaz osebno vem, da neka lokacija, kjer deluje avtomobilska industrija potrebuje dvesto tisoč avtomobilov, če ne gre za nekaj nišnega, da se to vrti, ne. Vsi, ki se malo razumemo na infrastrukturo, vemo, zakaj je ta lokacija bila, Magni všeč, ne. Vem tudi, že konec osemdesetih se je govorilo o globalnem avtomobilu, ne, iz k kje vse neki, deli prihajajo, ne. Zdaj, sama, gospa ministrica, vi ste rekla na na hearingu, tule se strinjava, citiram vas, "osebno bi si želela, da tudi potniški promet na tistem delu zaživi, pa nekako ne kaže najbolje. Tako je bilo mogoče smiselno razmisliti, glede na to, da je ena od prioritet na železniški infrastrukturi proga Maribor-Šentilj, da tisto letališče nekako bolj usmerimo v tovorni promet." Ne. In to je dejansko neka, neka skrb lokalne, lokalne skupnosti, ne. Dejansko, kar si v v neki megli, v v v v v neki v neki nevednosti, ne. Zdaj, dobro, veste, da Levica glih ne bo naklonjena kar tako prodaji, prodaji tega letališča, ker je omenila gospa ena od resornih ministric, od dveh, ampak a veste, če gre to v zgodbi nekega bolj resnega tovornega prometa, to pomeni dosti bolj razširjeno vplivno območje, ne. In celo vrsto posledic, ki dejansko prihajajo iz tega. In ni naključje, da se tule bije bitka, recimo, tudi letališče v v mestu Gradec, ki ga bolj poznamo kot Graz, ne, kdaj se omejujejo tovrstna, poleti in in tako naprej. Zdaj, zdi se mi, da je ena neka cela zgodba, ki še zahteva celo vrsto odgovorov. Hvala.